În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru că a ținut cont de recomandările colegilor, atât în timpul elaborării acestui raport, cât și în ceea ce privește amendamentele. În opinia mea, obiectivul acestor reglementări este acela de a ne asigura că oamenii au acces la informații corecte și relevante în legătură cu alimentele pe care le consumă. În ultimii ani, legislația Uniunii Europene a progresat mult în privința etichetării alimentelor, iar ca urmare a acestui fapt au crescut transparența și gradul de protecție acordată consumatorului. Însă vechea legislație referitoare la alimentele dietetice este o piedică în calea acestei evoluții.

Una dintre principalele mele preocupări în acest dosar a fost problema etichetării și a promovării publicitare a formulelor de lapte praf pentru sugari și copii de vârstă mică. După cum știm, în multe cazuri, chiar în ciuda consilierii sau a reglementării, înlocuitorii laptelui matern sunt promovați în mod agresiv. În acest timp, statisticile confirmă că procentul mamelor care alăptează rămâne scăzut pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Sunt exploatate lacunele legislative care, fie permit ca regulile privind publicitatea să fie ocolite, fie îngreunează aplicarea lor. M am opus includerii în aceste reglementări a așa numitului lapte de creștere, produsul destinat copiilor de vârstă mică. Am avut un motiv fundamentat nu există nicio dovadă care să ateste că acest produs oferă beneficii nutriționale, comparativ cu un regim alimentar normal și echilibrat. Acest produs nu este un aliment pentru scopuri medicale speciale

Pentru că el se află totuși în magazine, afirmațiile publicitare făcute de producători cu privire la calitatea produsului trebuie justificate foarte strict.